Dat verdient een structurele aanpak.

Het initiatief zal echter alleen nuttig zijn als aan twee voorwaarden wordt voldaan. Ten eerste verdient de werking van het stabiliteits en groeipact versterking, zodat een dergelijke situatie zich niet opnieuw voordoet. Het gaat dan niet alleen om structuren en regels. Het raakt aan de mentaliteit. Het komt erop aan dat de lidstaten hun begrotingsafspraken nakomen.

Versterking van economische coördinatie zou wat mij betreft hierover moeten gaan.

Doelstellingen op die gebieden zijn terecht niet afdwingbaar op Europees niveau. Bij de Lissabon strategie hebben wij gezien dat een dergelijke benadering niet werkt.